Madame la Présidente, l'enlèvement transfrontalier d'enfants est un problème grave. En France, il touche particulièrement les enfants issus de couples franco allemands. Quand ces couples se séparent, les parents allemands emmènent fréquemment leurs enfants en Allemagne, alors même que la justice française a confié leur garde aux parents français.

Je me réjouis aujourd'hui de constater que leur souffrance a été entendue. Le rapport Zwiefka devrait en effet leur permettre de récupérer plus facilement leurs enfants. Parmi les mesures qu'il avance, trois semblent particulièrement prometteuses.

Ensuite, la mise en place dans chaque État européen de juges nationaux spécialisés en matière d'enlèvement d'enfants. Enfin, le renforcement du rôle des autorités centrales nationales garantes de l'efficacité du dispositif dans chaque État. C'est pourquoi je voterai le rapport Zwiefka.